Hvala za besedo. Podpredsednica, kolegice in kolegi! Veliko je že bilo v tem parlamentu govora o tako Marakeški deklaraciji kot tudi o tem globalnem sporazumu o varnih, urejenih, zakonitih migracijah, pa vendarle še vedno slišimo različne interpretacije tega sporazuma, zato bi želel izpostaviti nekatere stvari, zaradi katerih menimo, da glede na to, da Vlada Republike Slovenije ni bila toliko, da ne bi da ne bi šla hlapčevat v Marakeš in pa ploskat temu izdajalskemu aktu, pač pa bi se pridružila nekaterim drugim državam in enostavno rekla: "Mi tega ne podpiramo." Zakaj ne? Zaradi tega, ker nam jemlje suverenost, ker nam vsiljuje tisto, kar je že vseskozi cilj, neki multikulturalizem, globalizem, uničenje vsega, kar diši po evropski tradiciji, evropski in pa zahodni kulturi. In ker vlada tega ni storila, smo enostavno bili primorani v Slovenski demokratski stranki skupaj z nacionalno stranko predlagati razpis posvetovalnega referenduma, za katerega sicer vemo, da ni zavezujoč, pa vendarle smo prepričani, da bi bila volja jasno izražena, da bi bila plebiscitarna večina proti temu, da Slovenija pristopa k temu sporazumu. In prepričan sem, da to veste tudi vi. Zato si takšnega referenduma ne želite, kajti strah vas je mnenja ljudstva o tej temi. Tudi v prejšnjem mandatu je že bil predlog, da se zavrne kvote, pa ste tudi takrat glasovali proti. Migracije so in bodo. Mi smo za legalne migracije, nismo pa za nelegalne migracije. In ta sporazum ne dela nič drugega, kot nelegalne migracije odpravlja na način, da jih naredi za legalne. In glede na to, da so migracije praktično ena izmed najpomembnejših tem povsod na vseh varnostnih forumih, da se jih prepoznava kot varnostni problem, da je to varnostni problem, ki za seboj potegne tudi druge probleme tudi v Sloveniji, bi morali vprašati ljudi. In na podlagi tega, kar bi ljudje rekli, bi se morali potem v vseh segmentih, ki se tega zadevajo, tudi po tem ravnati. Pa gremo direktno na vsebino, kaj mi, samo nekatere odstavke, ker je preveč in je premalo časa, vidimo kot problematično in zakaj menimo, da glede na to, da vi niste tega zavrnili, zakaj bi morali vprašati ljudi, ali si tega želite. "S tem celovitim pristopom želimo v okviru mednarodnega sodelovanja in z različnimi ukrepi iz tega dogovora omogočiti varne, urejene in zakonite migracije ter zmanjšati obseg in negativne posledice nezakonitih migracij. Priznavamo medsebojno odgovornost, da se kot države članice Organizacije združenih narodov odzivamo na potrebe in pomisleke posameznih držav glede migracij, ter krovno dolžnost spoštovati, varovati in uresničevati človekove pravice vseh migrantov ne glede na njihov status." Prvo, kar je problematično, je, da tukaj pišete: "Zmanjšati obseg negativne posledice nezakonitih migracij." In hkrati pišete potem: "Dolžnost spoštovati, varovati in uresničevati človekove pravice vseh migrantov ne glede na njihov status." Se pravi, enako moramo obravnavati vse ne glede na to, ali so legalni migranti ali so ilegalni migranti. In pa odpravljati posledice, negativne posledice nezakonitih migracij na način, da nezakonitih migracij ne bo več. In naprej piše v tem sporazumu: "Prizadevamo si ustvariti ugodne pogoje, da bi lahko vsi migranti s svojimi osebnimi, ekonomskimi in družbenimi sposobnostmi obogatili naše skupnosti, s čimer bi jim omogočili, da prispevajo k trajnostnemu razvoju na lokalni, nacionalni, regionalni in svetovni ravni." Gospe in gospodje, povejte mi, v kateri državi v Evropski uniji so migranti še prispevali k blagostanju, k izboljšanju ekonomske situacije, k obogatenju kulture? In migrante moramo opolnomočiti, da postanejo polnopravni člani naših skupnosti, poudarjati moramo njihov prispevek k družbi ter spodbujati družbeno vključevanje in kohezijo. Nekaj naslovov medijev. "Migrant vpričo množice ljudi z nožem hladnokrvno umoril svojo enoletno hčerko", "Migrant, ki je šel preko Slovenije v Nemčijo, ubil trideset- letnika", "Afriški migrant v Nemčiji z nožem ubil enega človeka, policistko in potnika pa ranil", "Nemčija v šoku, ker je migrant obglavil dojenčka in ubil njegovo mamo", "Afriški migrant spekel psa na ražnju", "Maroški migranti v Italiji ubili devetinsedemdeset let staro gospo zaradi tridesetih evrov", "Migrant iz Nigerije ubil in na koščke razrezal osemnajst-letno Pamelo", "Migrant z nožem ubil švedsko humanitarko v migrantskem domu". Zdaj pa še enkrat preberem tisto, kar ste napisali: "Migrante moramo opolnomočiti, da postanejo polnopravni člani naših skupnosti, poudarjati moramo njihov prispevek k družbi ter spodbujati družbeno vključevanje in kohezijo." Gospe in gospodje, verjetno so vsi ti umori, ki sem jih naštel, pa jih nisem naštel niti en procent, neki prispevek k opolnomočenju, da postanejo polnopravni člani naših skupnosti. Zagotovo je to velik prispevek k obogatitvi naše kulture, naše identitete, h krepitvi evropske ekonomije, k strpnosti, ne nazadnje tudi migrantov. "Z globalnim dogovorom priznavamo, da so varne, urejene in zakonite migracije v dobro vseh, če so podprte z dobro obveščenostjo, potekajo načrtovano in na podlagi soglasja." Trenutno migracije potekajo z dobro obveščenostjo. Nobena skrivnost ni, da je v obdobju najmnožičnejšega migrantskega vala za pretok migrantov iz Turčije potem do Grčije in naprej na turških obalah za to skrbela turška obveščevalna služba. Erdoganu je v interesu šibka Evropa in s tem, da dnevno deset tisoč ljudi pošlje v Evropo, to Evropo dela šibko. Krešejo se politična mnenja, destabilizacija Evrope v političnem kot tudi v drugem smislu, in njegov cilj je dosežen. Ampak kaj pomeni ta dobra obveščenost? Obveščenost. kako v Evropi lahko dobijo socialno pomoč, kako čim lažje priti v Evropo, kako načrtovati pot, to zdaj že vse imajo. Ampak s tem sporazumom to še uradno priznavamo in pa spodbujamo. Nadalje pišete v enem od poglavij sledeče : "Zmanjšanje negativnih in potencialno trajnih učinkov pridržanja migrantov z zagotavljanjem dolžnega pravnega postopanja, sorazmernosti, omejitve pridržanja na na čim krajši čas, varovanja telesne in duševne celovitosti ter da se v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah poskrbi vsaj za dostop do hrane, osnovno zdravstveno oskrbo, pravne usmeritve in pomoč, informacije in obveščanje ter ustrezno nastanitev." Omejitve pridržanja na čim krajši čas. Zakaj je potrebno to zapisati? Zakaj je potrebno migranta, ki pride na nelegalen način, ker govorite o pravicah ne glede na status, ali je legalni ali ilegalni, pridržati za najkrajši možni čas, v enem od poglavju pa celo govori, da če se le da, da se pridržanju izogibamo. Zdaj pa povejte, kako boste procesirali ilegalnega migranta, če ne na način, da ga boste pridržali. In potem procesirali in ugotovili, da ni upravičen, da zaprosi pri nas za azil, in ga deportirali. Ampak tukaj noter piše, da je pridržanje, da je pripor ali najkrajši možni čas, če pa se le da, pa se zavezujemo, da se bomo temu ukrepu izogibali. Potem piše v tej v tem sporazumu tudi naslednje: "Zavezujemo se, da bomo nacionalne meje upravljali usklajeno, pri čemer bomo spodbujali dvostransko in regionalno sodelovanje, zagotavljali varnost držav, skupnosti in migrantov, omogočali varno in zakonito čezmejno gibanje ljudi ter preprečevali nezakonite migracije." Zopet dejstvo, da boste preprečevali nezakonito migracije, hkrati pa omogočali varno in zakonito čezmejno gibanje, je jasen dokaz in tudi naš argument, da se s tem sporazumom briše mejo med legalnimi in nelegalnimi migracijami, da vse migracije delate za legalne in da si pač želite, da vsi ti, ki pridejo ne glede na to ali imajo pravico, da tukaj ostanejo, po mednarodnem pravu ali ne, da jih pač obravnavate vse enako, ne glede na to, kako pridejo. A pride nekdo na podlagi vize, a pride nekdo čez Kolpo brez kakršnegakoli dokumenta. Teh ljudi se ne more enako obravnavati, ker tisti, ki pride z vizo, se prilagaja oziroma vsaj v tem primeru spoštuje pravno ureditev države, kamor prihaja. Tisti, ki pride ilegalno, vse to krši. Zdaj pa tisto, kar se je na neki način pod verjetno sponzorstvom in pa ob silnem prizadevanju vseh levičarskih nevladnih organizacij dalo noter, je pa sledeče: "Spodbujanje neodvisnega, objektivnega in kakovostnega medijskega poročanja tudi na spletu, in sicer z ozaveščanjem in izobraževanjem medijskih strokovnjakov glede vprašanj in besednjaka v zvezi z migracijami, z vlaganjem v oblikovanje etičnih standardov poročanja in oglaševanja ter prenehanjem dodeljevanja javnih sredstev ali materialne podpore medijem, ki sistematično spodbujajo nestrpnost, ksenofobijo, rasizem in druge oblike diskriminacije do migrantov, ob polnem spoštovanju svobode medijev." Zdaj pa najprej, kako lahko ti napišeš, da boš ozaveščal medije, kako morajo poročati, da boš kaznoval tiste, ki ne bodo poročali tako, kot ti želiš, ki ne bodo poročali u korist migrantov, hkrati pa napišeš v isti člen, v isti odstavek, da pa vse to je potrebno delati ob polnem spoštovanju svobode medijev. Kako lahko spoštuješ svobodo medijev, če rečeš: "O migrantih morate poročati pozitivno, sicer boste, prvi ukrep, ki vas bo zadel, boste morali iti na neka izobraževanja, kjer se boste naučili besednjaka, če pa še to ne bo zaleglo, vam bomo pa vzeli finančna sredstva." Prenehanje, dodeljevanje javnih sredstev in pa materialne podpore medijem. To je kršenje medijske svobode, to je napoved cenzure in to je napoved ukinjanja svobode govora, in svobodo govora ste politiki levega političnega pola že zdavnaj poimenovali sovražni govor. definicija sovražnega govora ni pa nič drugega kot to, da o sovražnemu govoru govorimo takrat, ko levičarjem zmanjka argumentov. Skratka, spoštovali boste svobodo medijev, hkrati pa vsem medijem, ki bojo negativno poročali do migrantov, vzeli sredstva, zahtevali prepoved njihovega delovanja, ozaveščali boste izobraževanje medijskih strokovnjakov - kdo bo to delal? Neža Kogovšek Šalamun? Bo ona izobraževala novinarje? Ali kakšne ostale nevladne organizacije, ki dobivajo sredstva od Open society, od Soroseve fundacije? Pametno, da jih je Orbán nagnal iz Madžarske. In zanima me, kaj potem naslovi, ki sem jih prej prebral? A je to sovražni govor? A mediji ne bodo več smeli poročati, kaj migranti počnejo? Jaz bi to rad danes slišal, kako si vi predstavljate to, ne. Prenehanje dodeljevanja javnih sredstev tistim, ki sistematično spodbujajo nestrpnost. Res bi rad danes dobil odgovor, a je za vas nestrpnost, če nekdo poroča o dejstvih? Če Slovenec ubije Slovenca, in mediji to poročajo, je to vest pod črno kroniko, je to novica, se o tem piše, se o tem govori. Če pa medij poroča, da je migrant, ki je želel oropati triinsedemdesetletnico tridesetih evrov, pri tem jo ubil, a je to zdaj sistematično spodbujanje nestrpnosti? Po vašem lahko mediji poročajo o kaznivih dejanjih migrantov ali ne smejo? To bo verjetno sistematično širjenje nestrpnosti, vzpodbujanje nestrpnosti, ksenofobije, rasizma in tako naprej. V tem odstavku so jasne intence in predsednik vlade Marjan Šarec, ko je pozval podjetja v državni lasti, naj ne oglašujejo v medijih, ki širijo nestrpnost, deloval točno v skladu s tem odstavkom tega globalnega sporazuma. In kako zopet postavljate migrante pred lastne državljane, priča naslednji odstavek: "Zavezujemo se, da bomo v skladu z mednarodnim pravom o človekovih pravicah odpravili vse oblike diskriminacije, obsodili izraze, dejanja in manifestacije rasizma, rasne diskriminacije, nasilja, ksenofobije in s tem povezani nestrpnosti do vseh migrantov in se bojevali proti njim." Lovili boste državljane, obsojali jih in pisali kazni, ki se ne strinjajo s tem, da se enači legalne in ilegalne migracije, da se na široko odpira vrata migrantom, hkrati pa migrante varovali, da ja ne bi kdo kaj rekel grdega o njih, da ja ne bi kdo poročal, kaj počnejo. V preteklem mandatu smo bili z Odborom za obrambo na meji. Dvakrat mislim da. Videli smo, kakšno pustijo ti ljudje za seboj - ko ko so postavili šotor, ko so jim prinesli vzmetnice, da so tam spali, urinirali so po teh vzmetnicah, te vzmetnice so bile uničene, zažigali so jih, zažigali so šotore, te vzmetnice so bile raztrgane - je to dovoljeno poročanje? Je dovoljeno govoriti o tem? Ali je po tem sporazumu, na katerega se boste vsi sklicevali - mislim, da je kolega Brglez že postavil eno poslansko vprašanje v zvezi s tem ali v zvezi s sporazumom ali v zvezi z Marakeško - ali bo to dovoljeno ali ne? In pa naprej, da se "zavedujete" tudi, da bomo v partnerstvu v zvezi z vsemi deli družbe spodbujali odprto in z dokazi podprto javno razpravo o migracijah in migrantih, za oblikovanje bolj realističnega, humanega in tvornega dojemanja migracij. S kakšnimi s kakšnimi dokazi boste prišli? To, da je Ahmad Šami boljši frizer, kaj jaz vem, od kakšne Lasane ali pa od Mič, no od Miša verjetno ne, ker je član upravnega odbora SMC, ampak, zanimajo me ti argumenti. Zame je argument, če mediji dnevno poročajo o tem, kakšna kazniva dejanja izvršujejo migranti. Ampak to za vas niso argumenti, to je za vas sovražni govor. Sovražni govor pa - kot sem že prej rekel - je pa, ko levičarjem zmanjka argumentov. In, pišete naprej - opolnomočenje migrantom in skupnosti za prijavo vseh oblik spodbujanja nasilja do migrantov, tako, da se seznanijo z razpoložljivimi pravnimi sredstvi, in zagotavljanje, da bodo osebe, ki dejavno sodelujejo pri storitvi kaznivih dejanj iz sovraštva zoper migrante odgovarjale v skladu z nacionalno zakonodajo. Ja, se strinjam. Če nekdo stori kaznivo dejanje zoper migranta, je sankcioniran v skladu z nacionalno zakonodajo - tega niti noter v ta sporazum ni treba pisati, ker vsaka država ima svoj pravni red, in vemo, katera kazniva dejanja tam so. Če ti narediš neko nasilno dejanje zoper človeka, ni važno, ali je državljan naše države, tuje države, ali je migrant - zakonit ali nezakonit - si procesiran in pravilno je, da si. Ampak, sprašujem pa se, kako pa migranti, ki dejavno sodelujejo pri storitvi kaznivih dejanj iz sovraštva zoper kulturo naroda, kamor pridejo? Videli smo, kako so po Italiji razbijali Marijine kipe. Kako so zavračali pakete Rdečega križa, zato ker je bil gor križ, ne pa polmesec. Videli smo, kaj se je počelo v Brežicah. Zakaj tega ni noter? Zakaj se izpostavlja samo preganjanje tistih, ki niso za migrante, nič pa ne govorimo o tem, da pa obstajajo tudi migranti, ki se nikoli ne bodo podredili kulturi, v katero prihajajo? Ki nikoli ne bodo spoštovali pravnega reda, kamor prihajajo? Ki bodo ravno tako nasilni zoper domačine in so že - ne govorim, da vsi - ampak so? Ampak, zakaj nič ne piše tukaj noter, nič ne piše o tem. Zanimivo je ne, kako se selektivno sklicujete na ankete. Včeraj, ko smo imeli ustavno obtožbo. mislim, da je bila kar velikokrat iz vseh koalicijskih strank izpostavljena anketa, zdaj ne vem zadnja zadnji dve, "vlagate ustavno obtožbo, poglejte, kakšne so ankete ..." Skrbi vas, kako podpora raste, ne. To je zanimivo, najbolj najbolj to govorijo v SMC-ju, v SAB-u v DESUS-u ne, če si izposodim besede gospoda Štrovsa, kjer jih, dokazano, Marjan Šarec reže kot salamo, podpore nikakršne nič več, njemu gre gor, ampak vi se sklicujete na ankete, pa mu še držite "štango". Ne, drugo je SD, ki so tam nekje na petnajstih procentih, ampak oni pred volitvami so zmeraj okrog dvajset ne, potem se začnejo soočenja, gre Židan na tri soočenja in so "zamencirali" na deset procentov. In tako bo tudi naprej. Ampak kaj pa ankete, kjer je pa sedemdeset osemdeset procentov ljudi se opredeli, da si ne želijo tega sporazuma, da si ne želijo Marakeške deklaracije, da si ne želijo migrantskih kvot, te ankete dajte, se še na te ankete sklicevati. Selektivno sklicevanje na ankete, pa imam tudi jaz svoje mnenje o anketah, vemo, kakšne so. Ampak če ste se včeraj sklicevali na ankete, jaz računam, da se boste tudi danes. In da boste kazali ankete, sedemdeset osemdeset petinosemdeset procentov ljudi nasprotuje migracijam. Dajmo biti konsistentni! Jaz res ne razumem, zakaj levičarji tako sovražite lasten narod in lastno raso. Vse, kar je domačega, vse, kar je avtohtonega, kar je narodnega, je slabo, vse, kar pride tujega, ne to pa je nekaj. Masovnim migracijam in pa uveljavljanju kulture migrantov, s tem da izpodrivajo avtohtone narodne kulture, temu vi rečete multikulturalizem. Splošni propad vrednot avtohtonega naroda, načrtno napadanje njegove tradicionalne kulture, napadanje tradicionalnih družin imenujete napredek, progresivnost, globalizem. Vsak upor tistih, ki smo ponosni, da pripadamo nekemu narodu, in tistih, ki nasprotujemo tem vašim izprijenim praksam, pa imenujete fašizem - vse v skladu s sporazumom, kateremu je vaš državni sekretar ploskal v Marakešu. Jaz lahko povem, da mi se tujcem ne nameravamo prilagajati, nikoli se jim nismo, se jim ne in se jim ne bomo. Vsakega, ki pride k nam na legalen način, ki pride k nam dobronamerno, smo veseli. Vsakega, ki prispeva k našemu gospodarstvu, ki obogati našo kulturo, ki je trden člen naše družbe, smo veseli. Seveda vse v mejah normale in toliko, kolikor neka država zmore. Pričakujemo, da se tudi ti prilagodijo naši kulturi. Problem pa je, ker tako tisti, ki so iz tretjih držav prišli legalno, predvsem pa tisti, ki so prišli ilegalno, si asimilacije ne želijo, integracija je neuspešna, zato smo priča pa ne več samo v večjih evropskih mestih, tudi drugje, kako začnejo vsiljevati svojo lastno kulturo. In nekdo, ki bo procesiran ali pa ki bo pripeljan pred pred kakšnega preiskovalnega sodnika ali proti kateremu se bo začel pregon, ker je pač storil neko kaznivo dejanje, avtomatsko se bo skliceval na ta sporazum, lahko bo rekev, glejte, saj ste rekli, da bomo opolnomočili lokalne skupnosti, da morate spoštovati, od kje prihajamo, naše tradicije, našo kulturo, naše vrednote. Zdaj to ne gre skupaj. In edini odgovor multikulturalizmu, za katerega je tudi nemška kanclerka Angela Merkel, takrat, ko je še bila kanclerka s šestdesetimi sedemdesetimi odstotki podpore, skoraj petdesetimi odstotki podpore njeni stranki CDU, rekla, da multikulturalizem je mrtev. In edini odgovor multikulturalizmu je etnopluralizem, kjer spoštujemo našo lastno kulturo in kjer spoštujemo tudi druge kulture, vendar se ve, kam kaj paše. Nikoli, nikoli, se ti ljudje, ki zdaj prihajajo k nam, ne bodo prilagajali nam, ker nimamo nič skupnega. Skupne identitete nimamo, skupne vere nimamo, skupne zgodovine vinemo nimamo, nič nimamo skupnega. Prihajajo zaradi tega, ker želijo uživati blaginjo in pa sadove socialne države, ki jih lahko dobijo v Evropi. In to je glavni razlog. Lahko smo kritični do sebe, kaj se je dogajalo zadnjih deset, dvajset let, kaj smo tudi sami počeli v teh državah, ki so sedaj tako imenovane failed states. Ne moremo pa mi prevzemati občutka zgodovinske krivde za stvari, ki so se dogajale pred sedemdesetimi leti ali več. Spominjati se, opozarjati se, da se nikoli več ne ponovi, ne moremo pa biti tako samomorilsko nagnjeni do svoje lastne kulture, do svoje lastne Evrope. Na stotine milijonov mrtvih je bilo, zato da smo danes prišli, kjer smo, mi pa želimo zavreči vse to s podpisovanjem takšnih sporazumov in z vabljenje kultur v naše okolje, kamor te ne sodijo. In edini inštrument, da se temu upremo, ker se vlada ne želi, je referendum, na katerem bi se državljanke in državljani izjasnili, kaj si želijo. In zatiranje domoljubja, inkriminacija domoljubja, ponosna do lastnega naroda, vere, kulture, tradicije, na drugi strani pa sprejemanjem migrantov, kolegice in kolegi, vas ne bo rešilo zgodovinske krivde, isti, ki jo čutite. Ne nas, sploh pa ne Nemcev, ali kakšnega drugega naroda. Bomo pa imeli mi krivdo čez štirideset, petdeset, šestdeset let, nekaterih ne bo več ne tukaj, ne na tem svetu, ampak verjetno pa tisti, ki morda še bomo, se bomo pa lahko spomnili: "Kako smo že takrat glasovali, kaj smo že takrat zagovarjali v parlamentu?" Ko vas bodo potomci spraševali: "Si bil ti takrat za to? A si vabil migrante, a si bil za zaščito meja?" Tristo, mislim, da slabih tristo kilometrov, dobrih dvesto sedemdeset kilometrov ograje so postavili Madžari. Nimajo nobenega problema. Če bi mi tistih sto dvajset milijonov evrov, ki smo jih leta dva tisoč petnajst ali šestnajst dali za ilegalne migracije, dali za postavitev učinkovite ograje na meji, ne panelne, ne žice, ampak ograje, takšne, kot se spodobi, takšna kot mora biti, takšna, ki učinkovito preprečuje ilegalne migracije, danes mi teh problemov ne bi imeli. In to bi bila neka naložba v varnost. Ampak vas skrbi, kaj bodo rekli mediji, mediji, ki so v lasti ali pod kontrolo oblasti nevladnih organizacij, raznoraznih sponzorjev, financerjev, katerim je v interesu čim več multikulturnosti, katerim je v interesu, da Evropa, takšna, kot je trenutno, propade. Poročajo samo o desnem ekstremizmu, levi ekstremizem niti ni važno, pa vendar levi ekstremizem povzroča desnega. Nihče ne bi protestiral proti migrantom, ne bi videli nobenih protestov, nobenih nasprotovanj, če ne bi levi politiki leve vlade teh migrantov uvažali. In če že to imenujete ekstremizem, potem tudi jaz imenujem levičarski ekstremizem uvažanje teh migrantov. In eden rodi drugega. Skratka, to je samo nekaj razlogov, zaradi katerih smo predlagali, da se razpiše posvetovalni referendum in da državljanke in državljani povejo, kaj si želijo - ali si si želijo varno Evropo, ki bo spoštovala človekove pravice, ki bo ponosna na to, kar je, ali pja si želite "Eurabijo"? V Slovenski demokratski stranki si želimo Evropo, v kakršno smo leta dva tisoč štiri vstopili, in zato podpiramo razpis posvetovalnega referenduma. Hvala lepa.